Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa ministru še za dodatna pojasnila. Vprašal sem ga tudi, če si bo prišel pogledat, to, naše odlagališče, ki bi bilo zelo zanimivo, da bi ga tudi sam minister lahko v živo videl. Jaz sem si ga nekajkrat že ogledal, in to kar tam človek vidi, te dejansko lahko zelo zelo, zaskrbi. Vsa ta, odtekanja nevarnih, smrdljivih, tekočin, nevarnih kovin, kislin, ki se izcejajo iz tega, kubika, iz teh, iz tega kupa, na sto tisoče kubikov oziroma na petinšestdeset tisoč ton, odpadkov, ko to, ko to izteka v naravo, v tisti zbiralnik, ki potem Kemis to odvaža, pa kljub temu je dostikrat prepoln in vse skupaj teče po tleh, v, v travo, v potok Rakovnik, v, v na pašnike, kjer je poleg, tega odlagališča, tudi, pašnik za govedo oziroma za krave molznice iz bližnjega, bližnje ga, kmetijske zadruge. Skratka, jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je minister začutil, da je potrebno tudi tukaj nekaj narediti, in da so se že sprejeli nekateri potrebni ukrepi za nadaljevanje odprave tega perečega problema, da me veseli tudi, da sta dve možnosti, da je ena dejansko prava, tista sanacija, ki bi zadovoljila, zadostila potrebe ljudi, od narave, okolja na tem degradiranem območju. In pa druga varianta, da se vse skupaj tudi odpelje na primerno mesto na uničenje ali kakorkoli, in jaz verjamem, da bo ta druga varianta, ko boste dobili tisto pravo oceno stroškov za izvedbo tega drugega ukrepa, ki mislim, da bi bil mnogo bolj primeren, da bi tam na tem kraju, kjer je nekoč bil lep gozd in kjer ni smrdelo, kjer se niso izlivala oziroma izcejala ta, ta, ta, te strupene snovi v potok, Rakovnik, v reko Reko, v reko Savo in potem v morje, da se, da se to dejansko vse skupaj odpelje. In še enkrat vabim ministra, da si pride to tudi pogledat. Predlagam pa, da v državnem zboru na naslednji seji opravimo neko širšo razpravo o tej problematiki. Za degradirana območja, vemo, da je tega kar precej v Sloveniji, tudi minister se tega zaveda, kar je zelo vzpodbujajoče, pa kljub temu se mi zdi, da, če bomo, če želimo dobiti, več denarja, več sredstev za za odpravo, teh degradiranih območij, da bomo mogli vsi skupaj stakniti glave in dejansko z neko strategijo doreči, da bomo lahko spet imeli našo lepo, zeleno, čisto Slovenijo, brez, podobnih primerov. Hvala lepa.